Señora presidenta, también en nombre de mi Grupo —del Grupo de la Izquierda—, hemos votado, sin ninguna duda, a favor del Acuerdo de la Unión Europea con Cuba, que supone, por fin, la normalización de las relaciones. Celebramos además que, de una vez por todas, este Parlamento haya apoyado este Acuerdo, que entierra la infame Posición Común que tenía la Unión Europea contra Cuba, que promovió, además, el Gobierno de Aznar en 1996. Se trató de un mal intento de copia del bloqueo que imponen los Estados Unidos, que afortunadamente la mayoría de los Estados miembros de la Unión no siguieron, ya que mantuvieron, la mayoría de ellos, relaciones bilaterales con la isla. El aislamiento contra Cuba no ha funcionado, y con buen criterio la Unión Europea ha recapacitado y, como señaló anoche la señora Mogherini, este Acuerdo Unión Europea Cuba se basa en un diálogo franco, constructivo y sincero, en pie de igualdad entre las dos partes. Por eso, como también dijo la señora Mogherini, desde la Unión Europea y el Parlamento reiteramos nuestro llamamiento al fin del bloqueo y deploramos el reciente anuncio de la Administración del señor Trump.